Verhofstadt soit un adversaire politique, je soutiens fermement sa proposition.

Donnez qui disait très clairement que lorsqu'il y avait un fumus persecutionis une odeur de persécution politique, selon laquelle le député était poursuivi par des adversaires politiques et pour des raisons politiques, il fallait maintenir son immunité. Cette jurisprudence, je l'ai, je pense, personnellement toujours observée, y compris lorsqu'il s'est agi d'un adversaire politique. J'ai observé avec regret une évolution de la commission qui tendait à maintenir l'immunité, disons, des parlementaires mainstream et à la lever systématiquement, même pour des affaires d'expression politique, pour les parlementaires